Helaas, mevrouw Thorning Schmidt, ik heb nog nooit eerder zoveel holle retoriek en loze woorden gehoord als van u op dit moment. U lijkt Barroso wel. Een en al nietszeggendheid, zoals we precies van de Commissie en Barroso gewend zijn. Europa belooft toch al vijftien jaar economische groei.

In werkelijkheid heeft het Europees socialisme geleid tot massale werkloosheid, failliete lidstaten, economische achteruitgang en politici die alleen hun eigen zakken vullen. Maar ik heb nog een dringende oproep aan u, want Nederland heeft een groot probleem met Europa. Nederland heeft een van de beste sociale stelsels ter wereld en daar zijn wij trots op. Maar Europa, de Europese bureaucratie is bezig het Nederlandse stelsel kapot te maken. Het kan namelijk niet zo zijn dat Europese gastarbeiders al na één jaar het recht krijgen om van de sociale voorzieningen te profiteren. Het zou toch minstens tien jaar moeten duren voordat je daar gebruik van kunt maken.